Ja, hvala lepa, zdaj se delno lahko z vami strinjam, v veliki meru pa ne. Kot sem povedala, nekateri čakajo v vrsti za koncesijo, problem je v tem ali se jim omogoča dodatno plačilo programa ali ne. In tudi oni morajo pač imeti stvari pokrite. In jaz tukaj ne bi rekla, da so problem koncesionarji, proglem problem je naš sistem. Tudi povedala sem, da plačujemo v tujini zasebnikom, v Sloveniji pa ne plačamo osnovnega zdravljenja. Se pravi, tam se plača čistemu zasebniku, tukaj pa ne damo možnost niti, da bi delali koncesionarji. Kot rečeno, petnajst tisoč otrok je v čakalnih vrstah in mnogo od njih ne bo prišlo na vrsto, ne bo prišlo na vrsto, ker je starost omejena, kot sem rekla, za prvo šestnajst let, kot drugo osemnajst let. Starši morajo za aparate odštevati tri tisoč petsto evrov. Zdaj mi pa povejte, koliko staršev lahko tak denar, zbere skupaj, sicer bojo pač njihovi otroci obsojeni na to, da bojo, predmet, ko bojo starejši, posmeha, drugih psiholoških težav, ker dobro veste, kaj danes pomeni tudi zdravo zobovje. Tako, da jaz res predlagam, da bi na to temo opravili javno razpravo, ne zato, da bi kogarkoli kritizirali, ampak predvsem v to ali pa v duhu, da bi skupaj iskali konkretne rešitve. Jaz mislim, da nekatere stvari v Sloveniji predolgo trajajo in potem, ko eksplodira nekje na nekem koncu, tako kot je bil tukaj primer Ljubljane, ampak morate vedeti, da v drugih občinah je še huje, kot sem povedala, ponekod devet let, torej bi se mogel ortodontu prijaviti otrok, ko se rodi, ko se rodi, zato da bo prišel normalno potem na vrsto, pol je nekaj močno narobe. In tukaj bi bilo zelo pomembno, da bi se na neki način začeli, pogovarjati in v nekaj javni razpravi tudi urediti. Kajti prvi pregled mora biti narejen do šestnajstega leta, in če tega ni, potem ne more priti več do zdravljenj, zdravljenje se mora pa zaključiti do osemnajstega leta. Takšen imamo sistem, vi pa dobro veste, da je treba prvo izraz zob in vsega ostalega, da se sploh vidi, ali nekdo rabi ortodontsko zdravljenje. Tako, da jaz upam, da bojo prisluhnili temu tudi poslanke in poslanci in da bomo opravili širšo razpravo. Hvala.